virðulegi forseti ég mæli fyrir fyrirspurn sem ég lagði fram á þinginu í október um stöðuna í búsetumálum geðfatlaðra í reykjavík frá því að síminn var seldur og ákveðið var að einn milljarður færi til búsetumála geðfatlaðra þetta var mjög góð ákvörðun að mínu mati það er búið að halda nokkra blaðamannafundi

í þeim efnum í haust var einn slíkur blaðamannafundur þar sem var kynnt fín og mikil vinna í málaflokknum en þegar maður fer að skoða hvað hefur verið að gerast í uppbyggingu það er búið að tala mikið og blása mikið í lúðra en þá hefur minna sést af framkvæmdum og þá sérstaklega í reykjavík ég hef fylgst náið með þessu málum þar sem ég er í hópi aðstandenda geðsjúkra þar var í haust kynnt staða mála það komu fulltrúar úr félagsmálaráðuneytinu en aðstandendur ýmsir könnuðust ekki við að þær framkvæmdir sem þar voru kynntar væru nokkuð farnar af stað þar má nefna meðal annars tólf manna herbergja sambýli á flókagötunni sem átti að lagfæra samkvæmt þeirri hugmyndafræði sem ráðherra hefur kynnt það eru tvö ár síðan fólkinu sem býr á flókagötunni var lofað að þeir fengju sérstakar íbúðir en ekkert er farið að gerast í þeim málum enn þá ég hef spurst fyrir um þetta og síðast fékk ég núna tólfta desember tölvupóst um það að endurbætur á flókagötunni ætti að hefjast um áramótin og nú er sjöunda febrúar og það er ekkert farið að gera enn þá þannig að ég spyr hæstvirtur ráðherra þar sem málið virðist hafa gengið óskaplega hægt en hugurinn er góður þá vil ég gjarnan fá upplýst hér fyrstu hver er staðan í búsetumálum geðfatlaðra í reykjavík annars hvenær má búast við að búið verði að lagfæra húsnæðið á flókagötu í samræmi við nýju hugmyndafræðina sem ráðherra kynnti níundi október síðastliðinn og ég nefndi í tölu minni áðan þriðja hversu mörg

það virðist sem sagt allt hafa gengið mjög hægt í þessum málum og ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvenær hann býst við að búið verði að ráða bót á þessu og hve margir eru að bíða eftir úrræðum á höfuðborgarsvæðinu eða í reykjavík